Chère Madame, on peut évidemment essayer de tout mélanger, de noyer le poisson. Nous menons ici un débat sur les printemps arabes, sur des pays qui se sont libérés eux mêmes et qui n'ont rien attendu de nous, d'ailleurs, parce que souvent, les Européens ont été complices de ces régimes antérieurement.

Je ne m'occupe pas de savoir ce qui s'est produit dans le passé. J'ai devant moi trois pays, principalement la Tunisie, la Lybie, mais aussi l'Égypte.

Mais je ne vois pas aujourd'hui quel est l'intérêt de faire des comparaisons avec le passé.